Nous savions et, pourtant, il a fallu beaucoup de temps, aujourd'hui, pour que quelque chose se passe. J'ai entendu des choses qui sont inacceptables pour mon groupe.

à propos de l'action française.